Domnule președinte, dragi colegi, doamnă comisar, în contextul în care există un număr tot mai mare de europeni care lucrează, studiază sau locuiesc în alte state membre decât cele de origine, propunerea Comisiei Europene de a simplifica procesul de acceptare a documentelor publice este de o importanță majoră, atât pentru cetățeni, cât și pentru funcționarea pieței unice europene. Fie că vorbim de turiști care au nevoie de asigurare medicală, de angajați care trebuie să facă dovada plății unor taxe, sau de studenți care interacționează cu administrația universităților, cerințele birocratice acționează ca o adevărată frână în calea libertăților europene. De aceea, propunerea Comisie este un pas necesar, dar nu și suficient, pentru actualele nevoi de mobilitate. În acest sens, amendamentele Parlamentului urmăresc să crească numărul de documente acceptate de autoritățile din statele europene, precum și transferarea unor responsabilități de la cetățean către autorități. Dincolo de faptul că cetățenii europeni vor fi scutiți de stresul unei birocrații inutile, vor fi reduse substanțial și costurile pe care aceștia sunt obligați să le suporte. Salut această inițiativă și din prisma aportului său la ideea de încredere între autoritățile din statele membre și față de cetățenii europeni, care sunt din ce în ce mai mobili.